koncepcji państwa ukraińskiego bez korupcji, bo to nam się należy, i z drugiej strony musimy mieć także świadomość, że potrzebne są szybkie wsparcia zgadzam się też z tymi poglądami bieda, niedostatek i głód, no i zima na Ukrainie, a pamiętajmy zima na Ukrainie to nie jest zima